Na tej sali już wspomniano też adresuję to do pana przewodniczącego Avramopoulosa 13 grudnia, dzień, kiedy komunistyczna władza wtrąciła tysiące ludzi w Polsce do więzienia.

Przypominam tę datę, bo na tej tablicy powinien się znaleźć komunizm i bolszewizm wobec innych form totalitaryzmu, ich pominięcie nie przynosi zaszczytu naszemu Parlamentowi. A mówię to dlatego, Panie Przewodniczący, apelowałem do Komisji Europejskiej o jasne, klarowne potępienie ekstremistycznej manifestacji, która miała miejsce miesiąc temu w Paryżu, w hotelu paryskim. W obecności aktualnej mer Paryża, w obecności poprzedniego premiera, czołowych działaczy partii socjalistycznych uhonorowano Innę Szewczenko, kobietę, która spiłowała krzyż w miejscu upamiętniającym tysiące ofiar zamordowanych przez NKWD.

Jeżeli traktujemy serio tę debatę, ta ponura manifestacja musi być potępiona, dlatego że to nie była grupka młodzieży. Tam był poprzedni premier Francji i tam była aktualna mer stolicy Francji. Proszę to jasno potępić, brak potępienia tutaj będzie formą przyzwolenia.